Jožica, iz katere vasi si ti doma? kje si pa hodila v šolo? Kakšno šolo ste pa vi imeli? Nova šola je pa ... po osnovni šoli? V tovarni si šivala ali si imela ... koliko let si delala v Muri? Približno. v določenem času si pa bila tudi? Točno v Nemčiji, v katerem mestu? Ti si pa delala? In sicer, v Nemčiji, ali? Kaj pa pozneje? V Švici? No, kje je bilo boljše? V Švici ali vseeno? Vseeno. Mož je bil tudi zraven? S kim z z bagrom? Ja, z bagrom je delal. Ja, njem je bilo lažje, ker je z njim bil še tudi brat. Oto. Pa še en brat. Feri, ne, pa brat, tako so trije bratje. Skupaj so delali tam. No, enkrat sem prišla jaz tudi v Nemčijo na obisk, ne. Takrat sem hodila na učiteljišče in konec četrtega letnika sem preko študentskega nekega razpisa se javila pa sem šla v Anglijo delat. Delala sem v neki restavraciji na železniški postaji, en mesec, dva meseca bi morala ostati pa mi ni bilo všeč. Takrat se je brat ponesrečil. Zlomil si je hrbtenico in potem sem odpotovala v Konstanz v Nemčijo. Praktično ne bi smela iti, ker nisem imela tiste tranzitne vize za Nemčijo, ampak sem si mislila: "Nekako že bo." Povedali so mi, da nič strašnega si me, se mi ne more zgoditi, da me enostavno lahko policija odžene, me dajo v zapor, me ambasada zaščiti in me pošljejo naprej. Nič od tega ni bilo, sem prišla v Nemčijo. In Joža, zdaj boš pa ti povedala anekdoto, kako je bilo najino prvo srečanje. Kdo je bil ta zraven nje? njen mož je bil. No, najbolj je bilo v tem, Joža ni spoznala mene. Videla je pa, ka nekdo z možem gre. In namesto da bi se ustavila, da bi vprašala, kdo je, ka je, ona kar mimo, mimo, in ju jaz potem pokličem. Pa Joža, pa če bi zdaj tvoj mož z neko tu drugo žensko hodil, pa ti bi samo šla mimo. In potem smo se s tistega toliko smejali, da je takšna hecna situacija to bila. Ne? Ja. Presenečenje je bilo. sicer pa vsi trije bratje so bili presenečeni, ko so mene zagledali v Nemčiji. Vsi so čakali, da sem jaz v Angliji, v Coventryju. Potem se je pa to tako obrnilo, ne. No, pa domov sem imela tudi srečo, ko smo šli domov. Tudi iz Nemčije je bil problem priti brez pasoša, ne, brez tistega. In takrat je zopet Joža napravila napako. Na meji moraš pokazati pasoš, ona je pa pokazala malo obmejno. In seveda carinik gleda, gleda, pa pravi: "Joša, Joša, nichts gut, nichts gut." Potem pa mož se obrne od Jože pa pravi: "Ja, ka si pokazala? Pa daj pokaži pasoš!" In seveda Joža je vse trepetala hitro potegnila pasoš pa dala, in ko je carinik gledal pasoš, pravi: das ist gut, das ist gut." In mene sploh ni prosil pasoša, samo pokazal, ka lahko gremo. In tako sem prišla iz Nemčije domov. No, pa še samo zaključim. Potem en teden sem prišla pozneje v šolo. In sošolci so pravili: "Ja, Olga, zdaj pa toliko pa toliko neopravičenih ur boš imela, boš izključena." Tako. In jaz sem se pa nasmejala, sem pa le: "Nič ne bom izključena, jaz sem se komaj danes prijavila, da bom hodila naprej v šolo." Tako nisem dobila niti ene neopravičene ure. To je bilo iz šolski dni. Joža, kako si se pa ti, v srednjo šolo zdaj nisi hodila, ke si šla takoj v Muro delat. Kakšni so bili tvoji občutki, kako je bilo zjutraj vstati? To ti je dejansko bila tvoja mladost, ne? Ja. ja, tako je. Pa še, kdaj si si pa prvo kolo, prvi bicikel kupila? Prva ... Tako je. Ja. Čisto drugi časi, ne? Hodila je pa tudi mama pa še tam z vasi so hodile ženske. No, ... Ja, niti obleke niti čevljev, ni bilo vse tako. Ja. Nič ... Tisti ... Muri. Ker je danes več ni, vse so jo uničili, vse so jo, jaz bom kar uporabila besedo pokradli. Tisti, kateri so bili pri koritu, tisti so si razdelili, tudi izgleda to te stavbe, so zdaj tako razdeljene, malo tvoje, malo moje. Kaj vidim tam gor napis, ka dajemo v najem. In to je pa velika žalost, ka se je tako to končalo, ne. No. In ... Ja. Denarja? Toliko je v dobrem. Ja. No ... Vse tisto, ka je bilo, vse je tisto izsahnilo, jeli? Ja, žalostno. Ja in, samo ti si se pa dočakala, ka si šla v penzijo, ne? Ja. No, pa kako je s tvojo kontrolo izdelkov danes, če greš v trgovino? Tako, jaz ... Tako zdresirani ste bili, ne? To je bilo tako, ja. Vidiš, zdaj tisti, kateri je to delal, ker se na to spozna, tisto mi je to tako. Ja. Ja. Kaj pa pravijo tvoji domači, da ti to tako gledaš? Ja. Ja, to nihče več niti ne gleda, ne? No ... Ja, veš to se pravi, to je razlika, te si mogel znati, ne, zlikati si znati. Ja, meni to zdaj ni bilo potrebno, ka bi srajce likala. Stanko, kako bi pravila, ka telovadbo učil, pa nogometni trener, tan je imel drese. Pa srajc ni bilo potrebnih. Na, zdaj pa se nekajkrat mora likati najmlajšemu, Dejanu, srajco. Te pa, ko tisto likam, pa pravi: "No, zdaj, zdaj njemu likaš, meni pa nisi likala." "Ja, če pa tebi ni bilo potrebno." Tako, kako se to včasih spreminja, ne. Tudi malo spredaj ... Ja, gledaš zdaj, tu spredaj, da se vidi, ne, tam po hrbtu, ka se v avtu zraven usede, pa se zmučka, tisto tako ni treba zlikati, ne. In meni je to tudi ... Pa rokav, moj vsak rokav ima črto. Ne sme. Ja, ja. ali tako hitreje gre, ... pa na razno tako, da ne cupi cupi, fajn zlikano, ima črto ali ... To ja, Dobro, s tem se dosti da napraviti. No, Joža, imava pa medve tudi drugo delo. Imava vrt. In na vrtu še zdaj, ka je takšna, kako bi naj rekla, ne ostra zima, še zdaj rase solata, ne, lentiba, endivija, lentiba. meni se zdi, ka se ne spomnim se, kdaj bi v takšnem času lahko z vrta solato nosila. Ne? Ja. Zdaj pa že naprej premišljujem, v mesecu januarju, kade potrebno sejati papriko. Ja. Ja. Ko ... Leto. V jesen je dolgo paprika bila, zdaj mu jo pa že skoraj počasi spet za nove flance mogli sejati, ne? Taka, je polno. No, pa zdaj je ta božični čas. jaz bom danes delala božič. Ja, in mariborski imajo že napravljeno ga. v Ljubljani, imajo že napravljenega. Dejan ima pa tudi takšnega trideset centimetrov ali tavšega malega, malega, na okenski polici. No ... Zato ker ima tam prostor, na pravem mestu, ne? Ta ka mu še ti to, pa bomo potem. ja, drugi teden je pa že božič v ... Četrtek je? Čakaj. večer, božični, večer, v nedeljo je pa te božič, ne? Ne, v nedeljo, petek. V petek je pa božič, ne? Ja, te se bo pa pričakovalo. Ali bodo naša deca prišli domov ali pa ne. Presneti korona, vse je pokvaril. Ja. Ne moreš nikaj planirati, ne veš, jeli? Taka stroga stališča, ne ga preveč obetavnega. to bom pa še po telefonu povprašala, če pridejo ali ne. Pa koliko jih običajno pride? Vsi? Ja, Klavdija pa mož Janez. Ja. Pa še vnukice. Ne, ena vnukica, ja. Ja, tako je, te se hiša napolni. Ali te je te en večer, en dan je tisti veseli, ne. Ja, če prišla. Če do po televiziji kaj naj obvestili. ka se lahko pride, če pa ne, potem pa bo pač tako, kako je, ne? No, midva vsak dan greva tu v gorice, s Stankom. Stanko tam malo okrog gre, no, kar fajn štacijo ima z našega brega. Čez celi breg pride do pokopališča. In tam ga jaz te počakam z avtom, ka se peljemo, peljeva domov. Gre pa najbolje že zaradi tega, ka ima to v krvi. On je celo življenje hodil, hodil, hodil. In vse nas je navdušil za bežanje, vse. Vsi. Ja, eni še zdaj. Mirjam, ona, meni se zdi, ka še skoraj vsak dan beži, ne, ob Dravi. Ata, on pa tudi, samo manjkrat, ne. In tako, Katarina tudi hodi k telovadbi, zdaj je sicer, zdaj imajo, korona tudi nazaj drži, ka ne hodiš, jeli? Timotej, on pa je hodil prej h košarki, zdaj pa z biciklom se vozi. To njemu pa zdaj tako malo grešno dovolijo, kaj ni ves čas zaprt notri, kenej. Taka, dnevi en, dva, tri grejo naprej. Pa ... Ja. Ponedeljek je, nedelja, je en, dva, tri je že spet konec, ne. Taka so ti dnevi, en drugega se ... drži. Cel čas, ne. No. Ja. Tako je. Ja. Joža, to je pri vas malo drugače. Midva sva nazadnje sama dva ostala v tej veliki hiši. Vas je pa le več, ne. Dva, štiri, pet, pa ti si še šesta, ne. pa je kosilo eno, drugo, kako je, kako se zmenite, no, tako se to pravi, ne. Je čisto drugi ritem, kako pa če si sam. No, ali si midva te rite malo po svoje napraviva? In kako pa kako. No, zdaj pa povej, kako imava midve to? Je ... Kava pa ... Kavica pa šilček, ja, pa voda. pa še, ja, voda, ti imaš še zraven mleko pa te imava to, te ritual tako počasen. Uro, uri, uro pa pol. No, zadnje čase nama se pa ... Ja. On pa ne pije tistega tam, bolj on bacilov ne , ne. On pa te zdaj čakaj skipi. Ali je zanimivo to, ka pravi: "Olga, pa to je, ni dobro, vsak dan iti, zdaj ni to tako, ne, pa to zdaj vsak dan to kavo skupaj piti pa tako. Sem : "Ni ti mus, lahko si doma, lejko to ..." Potem se jaz oblačim, "Olga, čakaj, grem jaz tudi." In tako fajn k teti Joži ali pa vsaki drugi dan ta Joža pa se pride. Tako in to je en ... Tako je, imamo neki užitek, nekaj pač, ka se nekaj dogaja. Ja, kaj si naj pa tudi nisi sam pa malo se pogovarjaš. Pa ... Ja. Kako je nekdaj bilo, ja. Tako je. Ja, in te tudi ... Ja, kako si, no, pa Joža povej, kako si na prvi randi šla? Kako je bilo? Kako sta se z Jožijem spoznala? Miting? Ja. Te je bila, ne? Te pa sta, te sta se pa že poznala. No, si videla. No, in ... Ja. Tako sva si midve te prišli v rodbino, ne? Ja. Tako sva si v ... Ja, No, no, no, no, pa zdaj sem še tudi! Frizure, jeli? Ja, ja. Ja. Tako. Gre v šolo, jeli? Ja, vidiš, to je tako bilo. na učiteljišče, to si šel v ... v biciklom pa tako nihče ni hodil. Danes dan, to malo je pa že, se peljejo z biciklom, skirojem, zdaj že več tisti navadni skiro ni dober, zdaj je že tisti nekši na motor, ka se peljejo, ne. Tako. In tudi torbice, kako je to v šolstvu, vse je bilo v krivo, ka preveč težko deca nosijo vse bof. Zdaj so že vozili nekako na neke putačeke, ne. Kaj so vlekli pa sem si tolikokrat mislila, kaj po cesti dosti kjerkoli, kaj ta pesem gonijo pa drekov ne pobirajo, kje li, če se s temi potački kje po dreku prek odpelje, te pa to v razredu notrek nese, ali kako je te s tem. Ja, glej, ko bi se ne. In ... je pa istina eno, ka včasih so imeli dva zvezka pa knjigo pa tako tisti učbeniki. Danes je pa toliko zvezkov, toliko učbenikov, delovnih zvezkov, pa to kaj res teža je velika, ne. Velika teža je. Ja. Najbolje se pa spomnim, moja učilnica je bila v četrto nadstropje, na tretji osnovni šoli. In doktor Šafaričeva, od doktor Šafaričeve sem dečka se naučila. Te pa, da je prišel k meni, mama z njim v šolo prišla, njemu torbo odnesla gor, zvezke ven zložila na mizo, tako vse, ne. In zdaj pa je tudi v četrti razred ona to tako nesla torbo gori pa je torba bila težka pa je zraven preklinjala. Tako, pa so jo učiteljice čule, pa so pravili: "Olga, znaš, kako te je Šafaričeva preklinjala?" Ka si izmišljuješ, koliko more sin nositi pa kako je to vžmetno, kaj je kuna, ona komaj gor privlekla. sem čakala, da da ona prišla po njega. In je prišla. Pa sem pravila: "Gospa Šafaričeva, malo naprej noter stopite?" Sem pravila: "Nekaj sem čula, ka ste tako malo nejevoljni bili, ka ste težko gor nesli za sina." Te pa, mi je bilo, je malo nerodno, pa je pravila: "Ja, pa, ne znate kako je težka, komaj sem jaz gor prinesla." In potem pa sem rekla: temu sinu sem pravila, naj če ima urnik ..." Sem pravila: "Tisti svoj urnik zdaj deni na mizo, na klop. Zdaj pa pogleni, danes imaš slovenščino. Deni, kaj za danes nucaš, te imaš to, deni vse, ka za danes nucaš." Nazadnje je bilo, kaj več polovico stvari sploh ni bilo potrebno s sabo prinesti. Te se pa je mama začeli dreti. Tako, in smo rešili problem.